með tillögu þessari er lagt til að gerð verði fyrrgreind göngubrú í þeim tilgangi að auðvelda og bæta aðgengi að hinni fögru náttúru þórsmerkursvæðisins á svæðið er aðeins hægt að komast á sérútbúnum bílum eftir torfærum slóðum þrátt fyrir þessar takmarkanir er talið að um sjötíu og fimm til hundrað þúsund ferðamenn komi þangað árlega í nýafstöðnu eldgosi í eyjafjallajökli lokaðist leiðin inn í þórsmörk sem skapaði hættu fyrir ferðafólk á svæðinu auk þess sem ferðaþjónustuaðilar töpuðu viðskiptum meðan lokað var leiðin í þórsmörk er almennt hættuleg og lokast oft á hverju sumri mjög alvarleg slys hafa orðið í ám á leiðinni þessar tíðu lokanir og hin alvarlegu slys hafa leitt af sér þá hugmynd að gera örugga leið í þórsmörk með göngubrú yfir markarfljót til móts við húsadal á síðustu mánuðum hafa möguleikar á brúarsmíði verið skoðaðir og verðtilboða leitað mögulegur ávinningur af brúarsmíðinni hefur einnig verið kannaður og leiddi könnunin í ljós að slík brú mundi fyrst og fremst auka mjög öryggi ferðamanna slík brú opnaði leið inn í þórsmörk bæði vetur og sumar fyrir þá sem ekki eiga sérútbúna fjallajeppa en þá yrði ekið inn fljótshlíð og inn fyrir þórólfsfell göngubrú á markarfljóti mundi einnig opna fyrir nýjar gönguleiðir svo sem þórsmörk til tindfjöll einhyrningsflatir til emstrur og markarfljótsgljúfraleið þar með mundi opnast ný vídd í ferðaþjónustu sem skapa mundi ný störf á svæðinu mætti og leggja rafstreng yfir hina nýju brú sem gerði það mögulegt að rafvæða skála ferðaþjónustuaðila í þórsmörk ljóst er að þórsmerkursvæðið er og verður áfram með alvinsælustu útivistarsvæðum landsins á næstu árum enda er áhugi bæði innlendra og erlendra ferðamanna mikill á að skoða eldstöðvarnar á fimmvörðuhálsi og sjá ummerkin eftir öskugosið úr toppi eyjafjallajökuls og því afar brýnt að bæta aðgengi og öryggi ferðamanna eins vel og hægt er áætlanir vegagerðarinnar gera ráð fyrir að göngubrú yfir markarfljót á þessum stað kosti um fimmtíu milljónir króna flutningsmenn tillögunnar hvetja til þess að gerð göngubrúarinnar verði unnin í samstarfi við samtökin vini þórsmerkur og í samræmi við hugmyndir þeirra um staðsetningu og fleira en að samtökunum standa hagsmunaaðilar á svæðinu virðulegur forseti nýverið kom það fram í fréttum að ferðamálaráð hefði ákveðið að styrkja þessa framkvæmd um um það bil fjórar milljónir en betur má ef duga skal en það er fagnaðarefni að verkefnið skuli vera komið af stað ástæðan fyrir því að þessi tillaga gerir ráð fyrir því að ríkisstjórninni allri sé falið að fara í þetta verk sem kannski sumir mundu ætla að væri svolítið mikið í lagt þá er hér um að ræða mál sem nær til nokkurra ólíkra ráðuneyta það nær

öryggismál sem þessu tengist og samgöngumál þannig að við sem flytjum þetta mál töldum eðlilegt að því yrði vísað til ríkisstjórnarinnar það er ekki stórt en skiptir miklu máli þarna er á ferðinni ein mesta perla íslenskrar náttúru og það er mikilvægt í öryggislegu tilliti en ekki síður til þess að opna þessa perlu fyrir öllum almenningi og gera fólki sem er ekki á sérútbúnum bifreiðum eða jeppum kleift að heimsækja þá